Spoštovana predsedujoča, hvala za dano besedo. Glede na to, da je minister za finance odstoten, predlagam, da mi pisno odgovori na vprašanje. Vprašanje je pa v zvezi s prodajo oziroma neprodajo družbe Abanka d. d. V zadnjem obdobju smo slišali več informacij, ki namigujejo na to, da bi Vlada Republike Slovenije sprejela odločitev, da se Abanka ne proda. Ob državni pomoči, ki jo je prejela, Abanka, je Slovenija z Evropsko komisijo sklenila določene zaveze in ena izmed teh zavez je bila tudi, da se družba Abanka v stoodstotnem lastništvu, Republike Slovenije proda do tridesetega šestega dva tisoč šestnajst Ministra sprašujem: Kakšne so posledice, da se Slovenija odloči, da, Abanke ne proda? Zanima predvsem, kakšna kazen sledi s strani Evropske komisije, vemo, da je Slovenija podpisala približno štirideset zavez, zavez, bi rekel, izravnalnih ukrepov, ki jih je pa že od podpisa te zaveze, do sedaj Abanka morala upoštevati. Nekatere izmed teh zavez so bile zmanjševanje bilančne vstopne, bilančne vsote, zniževanje, bi rekel, prepoved, pripojitev, prepoved, prevzemov, odprodaja družb kot so faktoring in lizing in vse to v času gospodarske krize. Če lahko minister za finance odgovori, koliko dejansko se je s tem že zmanjšala, vrednost, družbe Abanka d. d. In nenazadnje kaj generalno pomeni za Slovenijo neprodaja družbe Abanke d. d.? Koliko kazni bo morala Abanka temu plačati in kam bo šel ta denar? Hvala.